Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scandalo della carne equina e gli altri casi di frode alimentare hanno fatto crollare la fiducia dei consumatori e di conseguenza hanno creato gravi danni anche ai produttori onesti della filiera alimentare. Oggi l'Europa è chiamata a ricostruire quella fiducia, ma il diritto dei consumatori di conoscere il paese d'origine delle carni utilizzate negli alimenti trasformati non deve scontrarsi con un forte aumento dei prezzi e non deve, dunque, generare nuovi demoni. L'importazione di materie prime è fondamentale per l'industria alimentare soprattutto laddove la produzione interna non soddisfa l'intero fabbisogno. Insieme a maggiori informazioni sulla provenienza, i consumatori dovrebbero essere consapevoli che l'importazione di materie prime non equivale a peggiore qualità o minore sicurezza. Le parole chiave da utilizzare devono quindi essere maggiore sicurezza, maggiore informazione e maggiore trasparenza.